Hvala, predsednik za besedo. No, meni na pamet pri zadnjem vprašanju pade kar nekaj dejavnikov, ki vplivajo na konkurenčnost okolja, pa nimajo nobene zveze z davki neposredne, to so znanje, odnos do okolja, fleksibilnost, birokracije, logistika, ne pa poceni delovna sila. To nikoli ne prinese h konkurenčnosti okolja, ampak to je samo moje mnenje. Saj, zadnje par mesecev se vrtimo okoli iste vrele kaše in bomo pač odtekli še en krog, z veseljem bom sodeloval pri tem, ker se odpirajo meni nova obzorja in sem vam za to, neizmerno hvaležen. Ampak me pa čudi tole, ne, da, to sami ste omenili, predlog Nove Slovenije, da ki bi olajšave dvignil na sedem tisoč evrov, splošno olajšavo, vi zdajle bi dvignili na približno tri tisoč petsto evrov. Meni se zdi, da to zdaj v zadnjem času, a se gremo licitacijo, kje bo zdaj to nekako se umestilo, ocenjujemo čez prst. Ne vem, meni se to ne zdi, pošteno, no. V argumentaciji smo slišali marsikaj, ne da imamo socialistični pristop. Ne, mislim da imamo socialni pristop, ki ga zagotavlja naša država oziroma naša ustava in moramo poskrbeti za to, da da ostanemo socialna država, to pa nekaj stane. Da gre za bogatitev države, če ne, zniža davkov. Jaz mislim, da je ravno obratno, ta država daleč od tega, da bi bila bogata, ima dobre ljudi, ima ogromno potenciala, ni pa bogata, saj to vidimo vsak dan, saj se vozimo po luknjastih cestah, policisti so podplačani, medicinske sestre so podplačane, skoraj celoten javni sektor je podplačan, in to je tisto, kar se zdajle s temi rahlimi viški poskuša te krivice odpraviti, ki jih je prinesla sicer globalna ekonomska kriza in finančna kriza, ampak to se zdaj poskuša nekako umiriti in spraviti v neko homogeno normalno okolje. Govorimo o mnenju vlade, sto dni. Sto dni. In v teh stotih dnevih je pričakovanje, da bo celoten s davčni sistem oziroma celoten sistem, ki je povezan in izredno občutljiv, imeli zdaj tukaj spravljeno v en fascikel z nešteto rešitvami. Ne, malo več časa potrebuje, ker ni čas zdajle za eksperimentirati. A če bomo pa mi malo spustili splošno oziroma če bomo dvignili splošno davčno olajšavo, bo to prineslo večjo porabo, bo ta denar se vrnil nazaj. Ta ekonomska teorija obstaja, ampak ni bila še nikjer dokazana. In mislim, da Slovenija glede na stanje, v katerem je, ta trenutek ne more prenesti davčnega eksperimenta, ker potrebujemo predvsem stabilnost. In zato zagotavlja tako fiskalno pravilo kot tudi ta inštitucija in tudi ne navsezadnje, vi kot opozicija, je dobro, kontrola vlade more biti, in tega, kar se izvaja in kar se predlaga in kaj se dela. Torej, v stotih dneh pa je nemogoče pričakovati, da bo vlada pripravila vse predloge davčnega prestrukturiranja, pa zdajle govorim na pamet, ki bo zajel tako kapital, delo, premoženje, nepremičnine v neko pravično prestrukturiranje, ne tako, da bo uravnilovka čez vse, pa da bo udarila tiste, ki so že tako ali tako najbolj pod udarom v tej državi. Zdravstvo, tri milijarde bo šlo na leto v zdravstvo zato, da bomo imeli zdravo družbo, zato da bomo verjeli v naš zdravstveni sistem. To si zaslužimo vsi državljani in državljanke. In to je treba tudi plačati. Delovna zakonodaja je tudi povezana z vsem tem. Potrebuje korenite spremembe zato, da olajšamo tako vstop, delavcem na trg, dela, kot tudi delodajalcem, ki, v delovni zakonodaji srečajo ogromno anomalij in potem je treba odpravljati, ampak spet ne rokohitrsko, ker hitre rešitve ponavadi prinesejo samo še večje težave. Mogoče olajšanje, za en kratek čas, ampak za dolgo pa ne gre. In potem na koncu še prestrukturiranje socialnega, socialne politike. Ob vsem tem pa je potrebno upoštevati še, tako kot sem že omenil, fiskalno pravilo. Ne smemo porabiti več, kot imamo, oziroma moramo še nekaj prihraniti. Še par stvari sem si pripravil, pa ne bom, ker bi samo sprožil še, večje polemike, pa, dejansko, nima smisla, no. Kar sem pa želel še povedati je to, da človek lahko govori, dokler se mu ne stemni pred očmi. Ampak jaz mislim, da je naša prihodnost svetla. Sem prepričan, če ne ne bi tukaj sedel. Treba bo seveda trdo delati, treba bo preračunati, preigrati, preanalizirati vse te možne modele skupaj z vsemi, potem bomo pa lahko nosili neko kolektivno odgovornost za tisto, kar bomo sprejeli, in tudi posledice, predvsem politične. In če govorimo o politični introspekciji, pa se mi ne zdi umestno, če ta ni recipročna. Mora biti obojestranska, drugače nima smisla. To sem želel povedati. Hvala lepa.